Io credo che questo Parlamento debba impegnarsi lei lo farà sicuramente e lo farà la nostra Vicepresidente Mogherini ma questo Parlamento deve assolutamente dire una parola contro questo. Lei sa che da anni nel Brunei non si può celebrare il Natale, e quindi le tradizioni cristiane non possono essere rispettate.